Das möchte ich ausdrücklich hervorheben und die Kritik des Kollegen Lamberts zurückweisen.

Zweitens Nicht erreicht wurde bisher auch die notwendige Reduzierung des Bankensektors und die nähere Heranführung an die Realwirtschaft im Gegensatz etwa zu den deutlichen Erfolgen in den USA. Drittens Die Bankenunion nur für das Euro Währungsgebiet unter der Führung der EZB wird keine Dauereinrichtung sein können, nicht zuletzt, weil der Finanzplatz London außen vor bleibt und der Finanzbinnenmarkt gefährdet wird.